frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um að leggja niður þjóðhátíðarsjóð eins og margir eflaust muna var þjóðhátíðarsjóði komið á laggirnar í tilefni af ellefu hundruð ára búsetu á íslandi árið nítján hundruð sjötíu og fjögur hefur sjóðurinn starfað frá árinu nítján hundruð sjötíu og sjö samkvæmt staðfestri skipulagsskrá sem sett var samkvæmt ályktun alþingis tilgangur sjóðsins hefur eins og segir í samþykktum hans verið að veita styrki til stofnana og annarra aðila sem hafa það verkefni að vinna að varðveislu og vernd þeirra verðmæta lands og menningar sem núlifandi kynslóðir hafa tekið í arf

veruleg umskipti hafa orðið á fjárhagsstöðu sjóðsins og skemmst er frá því að segja að fjármunir hans hafa dregist mjög saman á sama tíma hafa ýmsir aðrir aðilar orðið atkvæðameiri í styrkveitingum á þessu sviði bæði opinberir aðilar og einkafyrirtæki upphaflega var stofnfé sjóðsins þrjú hundruð milljónir gamalla króna sem var ágóði seðlabanka íslands af útgáfu þjóðhátíðarmyntar í tilefni af ellefu hundruð ára búsetu hér á landi reiknað var með að til sjóðsins rynni ágóði af sölu á svokallaðri tilefnismynt það hefur á hinn bóginn ekki gengið eftir hefur stjórn sjóðsins leitast við að bæta fjárhagsstöðu hans og meðal annars kannað aðra tekjumöguleika á sviði myntútgáfu en þrátt fyrir þessar tilraunir stjórnar sjóðsins hafa ráðstöfunartekjur hans dregist verulega saman sjóðstjórnin hefur gert forsætisráðuneytinu grein fyrir stöðu málsins og tillögum sínum sem þessi þingsályktunartillaga byggir á sé upphafleg fjárhæð framreiknuð með lánskjaravísitölu mundi hún jafngilda um þrjú hundruð fjörutíu og fimm milljónir króna eignir sjóðsins í lok síðasta árs voru aftur á móti aðeins um áttatíu og átta milljónir króna enda tekjum sjóðsins þar á meðal verðbótum af verðbréfaeign verið ráðstafað í styrki á umliðnum árum með því að ekki hafa fundist aðrir tekjumöguleikar fyrir sjóðinn og stjórn hans telur ólíklegt að þeir muni finnast á næstunni hvort sem er á sviði myntútgáfu eða með öðrum hætti er í samræmi við fyrirmæli elleftu greinar skipulagsskrár sjóðsins lagt til að heimilað verði í sérstöku bráðabirgðaákvæði eða sólarlagsákvæði að leggja niður starfsemi sjóðsins og að úthlutun styrkja ljúki árið tvö þúsund og ellefu gangi tillagan eftir munu árlegir fjármunir sjóðsins til styrkveitinga á næstu fimm árum verða um tuttugu milljónir króna sem er verulega hærri fjárhæð en verið hefur til ráðstöfunar á undanförnum árum til samanburðar úthlutaði stjórn sjóðsins á árinu tvö þúsund og sex samtals tvö komma sex milljónir króna í styrki allir sjá að úthlutun af þeirri stærðargráðu stendur vart undir því virðulega nafni sem þjóðhátíðarsjóður ber með þeim hætti sem hér er lagt til verður unnt að styrkja betur áhugaverð verkefni þar sem óskað er eftir hærri fjárhæðum en sjóðurinn hefur bolmagn til að veita nú frú forseti ég legg til að þessari tillögu verði að umræðunni lokinni vísað til síðari umræðu og háttvirtrar allsherjarnefndar